Et nous, membres de la commission des budgets, avons un devoir, c'est d'assurer l'utilisation rigoureuse des euros mis à notre disposition.

Il l'a fait avec rigueur, il l'a fait avec les rapporteurs fictifs, je veux saluer leur engagement et l'excellence de leur travail.

Il nous est arrivé d'exprimer des interrogations, des doutes sur l'évolution des effectifs, sur des créations de poste, sur des représentations diplomatiques dans tel ou tel pays hors de l'Union européenne. Les réponses qui nous ont été apportées n'ont pas toujours levé nos interrogations, mais comme il s'agissait de décisions du Bureau et de décisions des groupes, nous n'avions pratiquement pas la possibilité de remettre en cause ces choix. Je pense donc que, dans la prochaine mandature, il faudra lever cette ambiguïté sur le ramassage, par exemple un certain nombre de lignes de crédit sont surévaluées et en fin d'année nous constatons qu'il y a des crédits non utilisés, qui servent à financer des investissements immobiliers. Eh bien, là encore, je voudrais qu'il y ait une vision prospective de la politique immobilière et que notre budget soit marqué du sceau de la sincérité budgétaire.